El Fondo de Transición Justa es fundamental para que las regiones europeas puedan financiar la descarbonización.

Pero tanto Asturias como Castilla y León, como Aragón, son regiones de España que ya han cerrado todas sus minas, que ya han hecho los deberes y que están ahora cerrando las últimas centrales térmicas que dependen del carbón. Y estas regiones están sufriendo muchísimo en términos de empleo y esto está afectando mucho al problema de la despoblación. Por eso, lo que hoy le queremos pedir es que se tenga en cuenta a estas regiones, a las regiones que ya han hecho los deberes, en este Fondo de Transición Justa. Porque, como usted decía, se trata de no dejar a nadie atrás y es fundamental que estas regiones no pierdan más empleo y no pierdan más población.